În Uniunea Europeană există 143 de unități de centrale nucleare și, potrivit datelor publicate de DG Energie în luna martie pentru anul 2010, energia nucleară reprezintă aproximativ 28 din mixul energetic al Uniunii Europene.

Închiderea anticipată și dezafectarea unor unități nucleare reprezintă o sarcină financiară și economică majoră și de aceea Uniunea Europeană poate acorda asistență financiară pentru statele membre vizate mă refer aici la Lituania, Slovacia și Bulgaria. Lipsa finanțării pentru măsurile de dezafectare va întârzia acest proces, ceea ce ar constitui o amenințare la adresa mediului și a sănătății umane. Îndemnăm organismele naționale de resort să finalizez planurile detaliate de dezafectare, iar Comisia să prezinte un raport cu privire la acest proces, să descrie clar domeniul de aplicare al finanțării Uniunii Europene în aceste cazuri și să furnizeze o planificare financiară detaliată pe termen lung a proiectelor de dezafectare.